Ik ben nu ondertussen, denk ik, een jaar of tien betrokken bij de situatie in Zimbabwe. Ik werkte bij een ontwikkelingsorganisatie in Amsterdam en eens in de zoveel tijd haalden wij Zimbabwaanse mensenrechtenactivisten naar Nederland, naar Europa, ook om even bij te komen.

Een mensenrechtenactivist die in al die jaren zijn enthousiasme voor de zaak, zijn motivatie niet heeft verloren. Het is voor dat soort mensen dat wij dit soort resoluties aannemen.

Wat kunnen wij daar nog in betekenen, behalve de sancties handhaven? Dan zou ik erop willen aandringen dat wij het Kimberley proces voor de handel in conflictdiamanten zo aanscherpen dat diamanten uit Zimbabwe niet te koop zijn, omdat de overheid daar mensenrechten schendt, daar mensen onderdrukt,